Spoštovani, spoštovani gospod minister s sodelavci in tisti, ki smo pač zdajle tule ostali! Jaz želim trem, kolegicam oziroma dvema kolegicama, kolegu odgovoriti, ampak so ušli, ne. Rad bi samo tole rekel, da ko sem se prej skliceval na odličen prispevek Sobotni prilogi, avtoritete za filozofijo vzgoje v naši državi, po mojem mnenju, seveda, Zdenke Kodelja, je napisal odličen povzetek današnje razprave, naslov pa ima Horizont razumevanja javnega šolstva se spreminja. To drži. Ko je prej, zelo prijetna kolegica Alenka Jeraj govorila, da, ko sem jaz rekel, da zakaj so odklanjale, zasebne šole, za celjsko sem govoril, ne za druge govoril, otroke s posebnimi potrebami, je rekla, to pa zaradi tega, ker jim ministrstvo ni, zagotovilo ali pa zagotovilo pogojev za izvajanje dodatne strokovne pomoči ali ali jim pa ni to dalo. To ne drži. Vsak, to je otrok, je, individualna pravica otroka izhaja iz odločbe o usmeritvi in ministrstvo šoli financira izvajanje dodatne strokovne pomoči. Šola je pa tista, ki mora zagotoviti defektologa, logopeda, specialnega pedagoga in tako naprej. Celjske javne šole to zagotovijo in poiščejo. Če ne morejo, se obrnejo za pomoč na Zavod za šolstvo. In tako tako morajo ravnati tudi zasebna šola. Ne pa otroka odkloniti. To je prvo. Kar se pa tiče, kolega Periča Gregorja, škoda, je šel ven, sem mu malo pomignil, naj počaka, da mu lahko povem nazaj, tako kot sem jaz njega poslušal, ali pa zelo simpatične kolegice Jelke Godec, ne, bi tole povedal. Levica nikoli ni v tem parlamentu v tej dvorani danes trdila, da smo proti odločbi ustavnega sodišča ali proti njenemu spoštovanju. Ne. Mi smo jo vrednostno, vrednostno in moralno ocenjevali in smo zraven dali še odločbo ustavnega sodišča, ki govori, ki je govorila o lansko leto sprejeto, da se namenska, javna zdravstvena sredstva pri zasebnikih, v kolikor gre za viške prihodkov nad odhodki, lahko uporabijo za nenamensko, za dobičke, za jahte in tako naprej. To, o tem, o tem smo, o tem, in, podobna zadeva je zdajle, kar se tiče odločbe ustavnega sodišča, kar se tiče izobraževanja. Namreč, ni samo naše mnenje in to ga delijo tudi mnogi pravniki, ki so v preteklosti opozarjali, da se ustavno sodišče postavlja nad demokratični organ, ki ki je zakonodajen, to je naš državni zbor, in razveljavlja odločitve demokratično izvoljenega našega parlamenta oziroma samo sprejema odločitve, kot je bilo za en ustanovitev ene občine povedano. In v tem smislu sem hotel Periču povedati, da tudi njegov predsednik stranke Cerar zapisal: "V strokovni in laični javnosti se zato pogosto oblikuje vtis, da da ravna ustavno sodišče oziroma njem, ki je sprejela določeno usmeritev pri točno določene politične opcije oziroma posameznih političnih strank ali skupin strank." To je rekel Cerar. Zapisano je pa v Teoriji in praksi leta sedemindevetdeset. In, Levica je dala predlog že prejšnjem mandatu, da se spremeni, člen, sedeminpetdeseti člen jašne, slovenske ustave. Če želimo odpraviti to ugotovljeno neustavnost hkrati potegniti jasno, ločnico med zasebnimi in javnimi osnovnimi šolami in vzpostaviti ustrezen način njihovega financiranja. Zato moramo na ustrezen in nedvoumen način, spremeniti tudi sedeminpetdeseti člen sedeminpetdeseti člen ustave. Da imamo prav, potrjuje tudi to, da je ustavno sodišče iz leta dva tisoč ena in ustavno sodišče iz leta dva tisoč dva sprejme dve nasprotni si nasprotni si mnenji. In v primeru, da se ta zadeva uredi, ta natančnejša formulacija sedeminpetdesetega člena, bo se namreč ustrezno zožil tudi prostor oziroma se bo popolnoma zožil prostor za različne interpretacije in bo prvič bo jasno, na kak način se javno šolstvo oziroma zasebno šolstvo financira, in drugič, ne bo več prostora za ene politične boje, ki so se danes tulele dogajali in grejo popolnoma stran od tistih bistvenih problemov našega sistema vzgoje, izobraževanja, za katerega smo pa vsi poslanci potrdili, da je javna mreža, da da je mreža javnih šol v naši državi kvalitetna in dobra, namenjena otrokom. Hvala.